Qu'ils se rappellent aussi des ingérences des ONG financées par Georges Soros et soutenues par l'Union européenne, au prétexte de renforcer la société civile. La voie prise par ce partenariat poussant à mettre en porte à faux la Russie avec ses pays voisins est irresponsable. Les peuples européens, que vous êtes censés représenter, n'ont aucun intérêt, mais alors vraiment aucun, à ce que les relations entre l'Union européenne et la Russie se dégradent encore davantage. Les sanctions, en plus d'être parfaitement inutiles, ont coûté des dizaines de milliards d'euros à nos agriculteurs, notamment, sans parler des milliards d'euros d'aides déversés dans ces pays corrompus qui, elles aussi, coûtent cher aux contribuables européens, mais rapportent gros à certains élus ou fonctionnaires européens bénéficiaires, par exemple, de la diplomatie du caviar de l'Azerbaïdjan, à en croire les révélations faites par la presse en septembre dernier.